Ich ersuche, dass die Abgeordneten zumindest so lange im Saal bleiben, dass eine Frage überhaupt an sie gerichtet werden kann.